Din păcate, potrivit Comisiei Europene, valoarea bunurilor suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și reținute de autoritățile din Uniunea Europeană a fost de aproximativ un miliard de euro, în 2012. Acest tip de falsificare provoacă pierderi importante companiilor europene, reduce potențialul de creștere economică a Uniunii și poate prezenta numeroase riscuri pentru sănătatea consumatorilor care folosesc un produs ce nu respectă aceleași norme de calitate. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru a stopa fenomenul contrafacerii, inclusiv pe internet. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că, atunci când vorbim despre comerțul cu produse contrafăcute, Uniunea are, în același timp, obligația de respecta regulile comerțului internațional, inclusiv articolul 5 din GATT, care se referă la facilitarea tranzitului de bunuri, iar, nu în ultimul rând, Uniunea Europeană nu poate să restricționeze tranzitul de medicamente generice, fiind semnatară a Declarației privind acordul TRIPS și sănătatea publică.